Si l'on veut réellement sauvegarder et développer l'emploi industriel sur le territoire de l'Union, si l'on veut ne pas tromper le consommateur européen et protéger sa santé, si l'on veut faire perdurer les acquis sociaux et environnementaux de nos sociétés, il est urgent de rendre obligatoire l'indication d'origine des produits manufacturés, quitte à écorner les dogmes ultralibéraux fondateurs de l'Europe une indication qui doit être sérieuse, et pas une tromperie qui consisterait à présenter une marchandise comme made in Europe alors qu'il ne s'agirait que de l'assemblage de pièces venues du monde entier et que seule l'étiquette serait made in Europe Il restera alors à donner aux douanes et à la justice des États membres tous les moyens de contrôle et de répression pour mettre en œuvre une législation stricte sur le marquage d'origine et le pays d'origine.